Hvala lepa. Tam je bilo zdaj veliko govora o družinski politiki, pa vendarle naj poudarim, da v Novi Sloveniji ves čas razmišljamo in poskušamo vendarle pripeljati do točke, ko bi lahko vsi skupaj rekli, kaj je družinska politika, in jo razumeli, in kaj je socialna politika. Tukaj predvsem tudi iz vidika in poštenosti do vseh, ki prejemajo socialno pomoč oziroma socialno denarno pomoč. Mi želimo enostavno to, kar je bilo uzakonjeno slabo leto nazaj, da se ponovno uvede univerzalna pomoč ob rojstvu otroka v obliki nakazila, ne v obliki paketa, da se lahko vsak individualno odloči, in seveda da bi se pri pomoči za veliko družino naredila dva razreda zato, da bi bili otroci, ki so v številčnejši družini enakovredni s tistimi otroki, ki so mogoče v nekoliko manjši družini, če lahko rečem, v družini s tremi otroki ali pa družina s sedmimi otroki, da bi tukaj vsaj nekoliko ublažili to razliko, ker ne nazadnje vse, kar delamo na družinski politiki, delamo v korist otrok. Predvsem pa je nekaj najbolj pomembno in takrat sem prepričana, da bo družinska politika v Sloveniji zaživela oziroma da jo bomo lahko začeli izvajati, ko bomo vsi skupaj dojeli, da denar za družinsko politiko ali denar za otroka ni strošek države, ampak je vlaganje oziroma investicija, ker otrok, ki gre v šolo, ki se potem nadaljnje izobražuje, je zelo dragocen, ker če je več teh otrok, potem je tudi več otrok vključenih v javne vrtce, jaz vem, da se mogoče kakšen župan zdajle ne strinja z mano, ker ima mogoče kakšno stisko v kakšni občini, ampak posledično v osnovne šole, posledično v srednje šole, fakultete. Če imamo mi politiko, ki bo spodbujala to, potem ne bo treba govoriti, kakor sem zasledila neke članke, koliko manj otrok je vpisanih vsako leto v srednje šole in da se oddelki zapirajo in posledično tudi učitelji izgubljajo zaposlitve oziroma se morajo prekvalificirati. Če bi mi se zavedali, da je denar oziroma prejemek za družinsko politiko za otroka investicija države, ki se mu bo povrnila zelo hitro, v parih letih, najkasneje pa v dvajsetih letih, ko se bo ta otrok ali pa ta, družinski član mlajši zaposlil, seveda se bo krog obrnil. Dokler pa mi bomo gledali, tako kot se je do zdaj gledalo, da je da so sredstva, namenjena družinski politiki, tak strošek države, da ga, tega da država ga ne more prenesti, ne, in to se je dejansko zgodilo, ne, kar ker so šele v bistvu, je družinska politika zadnja v vrsti glede prenehanja varčevalnih ukrepov, pa se mi zdi, da nimamo vsi istega cilja in jaz osebno ne izgubljam vere v politiko, vem, da boste razumeli, kaj v Novi Sloveniji želimo povedati. In vem, da boste sprejeli, samo meni je edino to žal, da da gre že potem, priden se stvari spremenijo, gre že ena generacija mimo, a ne, ko bi bila lahko že prej vključena. In če se samo odzovem na na nekatere razprave, a ne. Res je, določene lokalne skupnosti, določene občine same nagrajujejo rojstvo novega člana, ker s tem želijo nagraditi svoje občane, so pa občine, ki temu nič ne naklonijo, ki imajo v proračunu občine postavko nič. In se mi zdi, da država ne sme računati, da bi še kakšno tako vlogo, da ona ne bi delala, da bo vlogo prinesla na račun lokalne skupnosti, ker so jo lokalne skupnosti občine že tega dovolj dobile, ampak je to samo dobrovoljno župana in občinskega sveta, da nameni kakšno evro tudi novemu članu, novemu občanu, in je to nagrada. Če pa je to v družinski politiki v na državni ravni, pa je to seveda pravica, ki bi jo morala država ali pa vlada, vsakokratna vlada vendarle razumeti in seveda tudi spodbujati. Imam eno vprašanje kljub temu, da sem predlagateljica. Jaz imam sicer izračune za eno izmed evropskih držav, ampak me samo zanima, ali imamo na ministrstvu kakšne izračune, kakšne pozitivne učinke predstavlja za pokojninsko blagajno družina s tremi otroki, petimi, sedmimi a ne, seveda na obdobje štiridesetih let, kolikor je potrebno za pokojninsko blagajno, če imamo mogoče kaj tega če imate take izračune. Jaz imam izračun, lahko povem, za Francijo, kjer točno pri snovanju družinske politike, pa vi, moji kolegi poslanci veste, da ima Francija dokaj spodbudno družinsko politiko, da ima univerzalni otroški dodatek, a ne, da ima izračune narejene na štirideset let, kaj jim pomeni nekaj neki transfer, ali pa neka pomoč, družinski politiki ali socialni politiki. In če imaš ti, saj vendar mi tukaj vsi delamo za daljše obdobje, za prihodnost, sprejemajo se strategije do ali pa smo v prejšnjem prejšnjem mandatu sprejeli strategijo, razvoja Slovenije do leta dva tisoč petdeset, se pravi, se delajo strategijo dolgoročno, se pravi, bi mogli tudi uvideti, kaj pomeni vlaganje na podlagi družinske politike čez štirideset let, kaj pomeni vsak otrok, ki je več, jaz upam da, več za obdobje štiridesetih let, kaj to prinese, kakšne pozitivne finančne učinke prinese za pokojninsko, blagajno. Se mi zdi, da ko bi enkrat imeli take izračune pred sabo, mislim, da bi bilo za vse nas lažje se o teh stvareh pogovarjati. Dokler pa teh preračunov nimamo, se mi zdi, da, da hodimo v, v, v krogu in se potem samo zgolj pogovarjamo, kako bi imeli, kaj bi naredili, da bi neka družina imela mogoče enega otroka več. Ampak pristop na neki način je napačen. Država mora gledati dolgoročno, kaj njej prinese. In potem so tisti ukrepi lahko primerni, da bi potem tudi družine vzpodbujali. Eno izmed takih je bil tudi brezplačen vrtec v osem let nazaj, če se ne motim. In mislim, da je bilo to edino obdobje, obdobje petnajstih, šestnajstih let, ko je bil odskok števila rojstev v Sloveniji večji. Jaz sem prepričana, da z neko dobro družinsko politiko, tudi z našim predlogom ne nazadnje, se mi zdi, da imamo investicijsko oziroma vlaganje v državo, v državljane z našim predlogom, Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih in bi bilo lepo, da bi ga vendarle pogledali tudi z druge plasti, ne samo, od kje bomo jemali, tako kot je bilo danes v stališčih razumljeno in slišano, a ne, da je to prevelik strošek za državni proračun. Pa dajmo pogledati, kaj bi to pomenilo čez štirideset let ali pa čas trideset ali pa čez dvajset, pa dajmo še še na leta razdeliti, kaj bi to pomenilo, kaj bo to pomenilo za državo takrat. Kako lahko govorite, da je to strošek, ker ne veste, kaj bo to čez dvajset, trideset, štirideset let? Če bi imeli mi tukaj danes možnost, pa vam jo bojo, predstavniki ministrstva za delo, mogoče dopolnili, mi povedali te podatke, če ne pa mogoče kakšna prihodnja seja, da vendarle pogledamo, kje smo na tem področju, potem pa jaz res računam na vašo podporo, da vendarle se lotimo na pravi način reševati družinsko politiko in da okrepimo, okrepimo socialno politiko v Sloveniji.